virðulegi forseti bara út af orðum háttvirts þingmanns ólínu þorvarðardóttur þá er rétt að taka fram að hér var ríkisstjórn frá árinu tvö þúsund og sjö sem var iðulega kölluð í þessum þingsal af háttvirtum þingmönnum samfylkingarinnar ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks ég sat í þeirri ríkisstjórn og ég vil upplýsa háttvirtan þingmann að aldrei undir neinum kringumstæðum nokkurn tíma vöruðu hæstvirtir ráðherrar samfylkingarinnar við neinu hruni og það er ekki hægt að benda á neinar tillögur frá þeim sem hefðu getað lágmarkað þann skaða sem sannarlega var í hæstvirtri ríkisstjórn var hæstvirtur forsætisráðherra hvorki meira né minna heldur en í ráðherrahóp um ríkisfjármál sem fjórir ráðherrar voru í og var þess vegna algerlega með puttann á púlsinum hvað var í gangi og hvernig mál þróuðust ég vil líka upplýsa háttvirtan þingmann um það að ég var í borgarstjórn reykjavíkur það er langstærsta sveitarfélagið og slær tóninn þar unnum við sjálfstæðismenn að því að lágmarka þann skaða sem r listinn sem samanstóð af samfylkingunni vinstri grænum og öðrum vegna þess að þeir keyrðu á skuldsetningu þeir fóru með skuldirnar úr einum stað í annan bjuggu til hlutafélög og reyndu að fela eins mikið og mögulegt var skuldsettu orkuveituna með því að færa skuldir frá borgarsjóði yfir í það fyrirtæki svo dæmi sé tekið ég hef verið lengi í stjórnmálum í öllum þeim kosningum sem voru tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og sjö þá komu aldrei samfylkingin eða vinstri grænir með neinar þær viðvaranir sem síðan hefði verið hægt að benda á það sem seinna varð þegar alþjóðlega bankahrunið var og koma þess vegna hingað með þessa ræðu er náttúrlega svo fullkomlega fáránlegt ég vil líka benda háttvirtum þingmanni á að í skýrslu hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra er sérstaklega tekið fram að ástæðan fyrir því að hægt var að taka á þessu bankahruni var vegna þess að það var góð staða ríkissjóðs hverjir unnu gegn því í orði og æði að greiða niður skuldir ríkissjóðs það voru háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar og vinstri grænna og þeir gerðu allt það sem sneri að sparnaði tortryggilegt þeir hafa verið við völd núna virðulegi forseti á þessum tíma þegar loforðaflaumurinn byrjaði varðandi atvinnumálin þá voru fjórtán þúsund fimm hundruð manns atvinnulausir þar af þrjú hundruð atvinnulausir í meira en eitt ár núna eftir allan loforðaflauminn og það er búið að lofa fimmtíu þúsund störfum þá er atvinnuleysi um ellefu þúsund og um fjögur þúsund atvinnulausir meira heldur en eitt ár hér erum við að tala um kosningaloforðaplagg samfylkingarinnar og vinstri grænna það hefur það markmið að friða einn háttvirtan þingmann þannig að hann sé í liðinu með stjórnarflokkunum háttvirtur þingmaður guðmundur steingrímsson í dag afgreiddum við annað mál sem var hrossakaup fyrir hreyfinguna og síðan eru alls konar hlutir sem eiga að ná því markmiði til dæmis að bæta eða reyna að selja þá hugmynd að skuldsetja sjávarútveginn út í hið óendanlega með þess svokallaða veiðileyfagjaldi hér kemur hæstvirt ríkisstjórn og segist ætla að fara út í afgreiðslu hjá bönkunum hvað þýðir það það þýðir það að núna eru hér erlendir kröfuhafar haldandi hátíð hér á ekki að fara í neinar skuldaleiðréttingar meira hér á að fara að greiða út arðinn því það eru þeir sem fá þennan arð það gleymdist að vísu að ræða að menn ætla að selja hlut úr landsbankanum hann mun skaðast verulega á ríkisstjórnarstefnunni vegna þess að hæstvirt ríkisstjórn gleymdi að kanna það hvaða áhrif þetta hefði bankana en þetta hefur í það minnsta þrjátíu milljarða króna tap fyrir landsbankann og hver ber það ekki kröfuhafar gamla bankans vegna þess að þeir sömdu þannig við ríkisstjórnina að skattgreiðendur munu greiða allan þann kostnað virðulegi forseti í þessari örstuttu ræðu náði ég því miður ekki að lesa upp úr fréttum um fyrri kosningarnar kosningarnar tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu þegar hér var öllu lofað af hæstvirtum forsætisráðherra hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra efndirnar engar ekki frekar en um þetta ágæta plagg